númer níutíu og níu nítján hundruð níutíu og þrjú um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum sem kunnugir nefna jafnan til styttingar lög um búvöru eða einfaldlega búvörulög virðulegi forseti frumvarpi þessu er ætlað að gera nauðsynlegar og eðlilegar breytingar á búvörulögum vegna þeirra samninga sem ríki og bændur undirrituðu hinn átjánda apríl síðastliðinn um breytingar á gildandi samningum um starfsskilyrði sauðfjárræktar og mjólkurframleiðslu hér á landi af hálfu fulltrúa bænda voru samningar þessir bundnir fyrirvara um samþykki í atkvæðagreiðslu niðurstöðu þeirrar atkvæðagreiðslu mun vera að vænta í byrjun júní þrátt fyrir það tel ég rétt að mæla fyrir þessu frumvarpi nú í dag og hvetja um leið til þess að það verði falið háttvirtur sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd til nánari athugunar verði úrslit þessarar atkvæðagreiðslu á hinn bóginn á þann veg að bændur hafni samningnum þá leiðir auðvitað af því að málið verður fellt niður hér þingi væntanlega er flestum þingmönnum kunnugt um þá skerðingu á verðbættum framlögum samkvæmt búvörusamningum sem gerð var með fjárlögum ársins tvö þúsund og níu og markar upphaf þessa máls skerðingin var ákveðin með litlum fyrirvara vegna fyrirséðra erfiðleika í ríkisfjármálum í kjölfar falls bankanna

í framhaldi af því funduðu samtök bænda með stjórnvöldum til að leita leiða sem tryggt gætu aðhald í ríkisfjármálum og langtímahagsmuni bænda það er fagnaðarefni að samtök bænda og ríkisstjórnin hafa að loknum þessum viðræðum náð þeim samningum sem ég mæli fyrir með frumvarpi þessu en með þeim er ágreiningur um skerðinguna úr sögunni samningarnir eru sáttargerð um eftirgjöf af hálfu bænda á fjárframlögum samkvæmt búvörusamningum um leið eru samningarnir framlengdir um tvö ár með þeim er reynt að tryggja rekstraröryggi landbúnaðarins og draga úr óvissu um afkomu bænda sem margir þreyja nú erfiða baráttu við að hagræða í búrekstri vegna aukins fjármagnskostnaðar og þess að aðföng hafi hækkað í verði þessu tengist að í samningunum er að finna viljayfirlýsingu um að aðilar beiti sér fyrir könnun á skuldastöðu bænda í samvinnu við viðskiptabanka í þeim tilgangi að leita lausna til að bæta stöðu greinarinnar ég bind vonir við að þau markmið sem stefnt er að með samningunum takist en með því er stigið þýðingarmikið skref til að verja stöðu landbúnaðarins og fæðuöryggi þjóðarinnar á þeim viðsjártímum

fullu eftir var sem tekið er fram í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna varðandi

rétt er að geta þess að umrædd skerðing náði einnig til aðlögunarsamnings garðyrkjubænda ekki hefur hins vegar tekist samkomulag við garðyrkjubændur vegna hennar þar veldur einkum óánægja þeirra með kjör við kaup á rafmagni það mál er til athugunar og

athugasemda sem fylgja frumvarpinu og fylgiskjals með því sem hefur að geyma kostnaðarumsögn fjármálaráðuneytisins frú forseti ég legg til að